Wir haben eine normale strafrechtliche Ermittlung in Bulgarien, wie sie hunderttausendfach in der Europäischen Union vorkommt, wo Behörden, Staatsanwaltschaften, Polizisten ermitteln und dann dem Richter das vortragen und dann entschieden wird. Und so einen Fall diskutieren wir jetzt im Europäischen Parlament!

Weil es nichts zu sagen gibt. Es ist eine eindeutig innenpolitische Frage, die in Bulgarien geklärt wird, und ich kann Ihnen die Antwort mitliefern.

Es wird versucht, Themen nationaler Kompetenzen nach Europa zu ziehen, und dafür ist dieses Haus eigentlich nicht da.

Die Kommission hat bestätigt, dass entsprechende Initiativen ergriffen worden sind, und es ist eine eindeutige bulgarische Aufgabe. Die bulgarische Regierung hat in den Fragen, die dieses Land bewegen Korruption, Kampf gegen Korruption und auch die Frage der Unabhängigkeit der Justiz ambitioniert gearbeitet in den letzten Jahren. Das bestätigen die Fortschrittsberichte, die die Kommission regelmäßig vorgelegt hat. Und wenn ich das am Beispiel Schengen einmal festmachen darf Wir hatten die letzten Jahre immer Debatten, ob Bulgarien das Sorgenkind ist und deswegen die Schengen Erweiterung heute nicht kommt. Heute ist nicht Bulgarien das Sorgenkind, heute ist Rumänien das Sorgenkind. Warum diskutieren wir Rumänien nicht? Da gab es diese Woche einen Fortschrittsbericht, einen echten Bericht der Kommission zu Rumänien, worin echte Abweichungen gestanden sind, wo die Unabhängigkeit der Justiz in Zweifel gezogen wird, wo Ponta interveniert gegenüber dem eigenen Verfassungsgerichtshof. Skandalöse Zustände in Rumänien! Wir als EVP wollten das diskutieren hier in diesem Haus.

Ich sage Lassen Sie uns über die echten Themen reden, und die echten Themen sind definitiv nicht die Themen, die wir derzeit in Bulgarien haben.